terroryzmu. Tam bardzo często problematyka bezpieczeństwa w sieci była poruszana. Cyberbezpieczeństwo uznane zostało za jeden z ważniejszych problemów. Chcę wyraźnie podkreślić pojawiające się informacje, że terroryści działają nie tylko poprzez wysadzanie konkretnych materiałów wybuchowych. Mogą wysadzać systemy wyborcze także fake newsami. Ale chcę podkreślić jeszcze jeden bardzo ważny element. Rzeczywiście dziś, rozmawiając o sygnalistach, mówiliśmy o dwóch rzeczach jednocześnie o konieczności ochrony tych, którzy sprawdzają fałszywe informacje, przekazują prawdziwe informacje o stanie instytucji publicznych. Ale też ważne jest, aby, krótko mówiąc, zwalczać także tych, którzy budują fałszywe przekazy, fałszywe oskarżenia, fake newsy, jak również oskarżenia pod adresem określonych partii politycznych czy osób. Jeżeli Europa ma być bezpieczna, to system wyborczy Europy musi być także bezpieczny. Ważna jest nieuchronność skutków wykrycia określonych nieprawidłowości. Ważna jest reaktywność instytucji europejskich, ale i instytucji rządowych wobec ingerencji zewnętrznych w procesy wyborcze.